Señor Presidente, señor Comisario, quiero saludar este paquete porque me parece que es muy positivo que se empiece a hablar de la política social, no en términos negativos sino sobre la manera en que tenemos de abordar la tradicional función de protección, a la que, además, se añade en esta época de crisis el hecho de que produce una estabilización automática de la economía y es un factor de inversión social.

Porque esto está muy bien, pero, mientras tanto, se está construyendo una nueva arquitectura europea en la que las cuestiones sociales siguen siendo cuestiones secundarias y el Consejo EPSCO es un Consejo secundario frente al Ecofin. Y este desequilibrio, señor Comisario, hace que todo esto sea imposible.